Połowa z 20 mln mieszkańców żyje poniżej granicy skrajnego ubóstwa i na swoje utrzymanie nie może wydać więcej niż równowartość jednego dolara. Dzięki pomocy polskiego rządu tylko w 2018 r. uważaliśmy, że trzeba dotrzeć bezpośrednio z pomocą humanitarną do najuboższych i tych, którzy ucierpieli na skutek działań dżihadystów wybudowaliśmy ponad sześćdziesiąt lokali socjalnych dla najuboższych rodzin żyjących w warunkach skrajnego ubóstwa. Uważamy, że kierunkiem, obok tych działań, które Pani przedstawiła, słusznych działań, jest jeszcze większa pomoc humanitarna na miejscu dla tych osób. I te wysiłki Unii Europejskiej powinny być, moim zdaniem, zwiększone na wzór tych krajów, które pomagają bezpośrednio na miejscu. I dziękuję za dzisiejszą debatę.